Nu cred că este un domeniu sau un segment în bugetul Uniunii Europene unde valoarea adăugată europeană este mai mare, cu bani atât de puțini. Dar, pentru ca tot ceea ce gândim noi aici, ca toate proiectele europene să aibă aderență la populația europeană, la cetățeanul european și pentru ca toate aceste proiecte să aibă viitor, trebuie ca tinerii de astăzi să creadă în proiectul Uniunii Europene, trebuie ca tinerii de astăzi să se simtă din ce în ce mai mult europeni, trebuie ca investițiile noastre în cultură, în educație și în proiectele și programele pentru tineri să fie mult mai ample. De aceea, spun, ca Uniunea Europeană să aibă un viitor, avem nevoie de mai mulți bani pentru educație, mai mulți bani pentru cultură, mai mulți bani pentru tineret.